Képviselő Urak! A hozzászólásoknak ezt a körét lezárom. Nincs több kék kártyázás ugyanahhoz a kérdéshez. Képviselő úr, nem adom meg a szót!

A következő hozzászólás...